Por eso, hacer un buen análisis seguramente es adecuado. Desde luego, esto no es una guerra de religión, como a veces se ha pretendido hacer creer, creando una cruzada, ni creo que sea particularmente útil volver a hablar de los asesinatos étnicos masivos de hace un siglo. Es un conflicto derivado de la Unión Soviética y de su disolución, y es una demostración de que lo que llamamos conflictos congelados, en este clima de calentamiento geopolítico global, pueden descongelarse y crear conflictos inmediatamente. La participación de Turquía.

parece que es un conflicto entre Turquía y Armenia y dejamos al lado a uno de los actores principales. El asunto principal de la participación de Turquía, incluso aunque no se pudiera confirmar la participación con el envío militar, es la retórica belicista.